Consider că regulamentul privind FEDER trebuie astfel modificat încât să permită statelor să utilizeze aceste finanțări pentru renovarea și construirea de locuințe pentru comunitățile marginalizate. Acțiunile statelor și administrațiilor locale trebuie să aibă ca obiectiv incluziunea socială durabilă a acestor comunități atât în orașe, cât și în mediul rural. Apreciez că efortul concentrat în sprijinul comunității rome trebuie să angajeze toate statele membre ale Uniunii. Aceasta deoarece romii, populația romă, reprezintă cea mai mare comunitate marginalizată din Europa, o comunitate cu o mare mobilitate transfrontalieră în spațiul european. Dar trebuie să avem în vedere și nevoile altor comunități, în special cea constituită din emigranții legali și comunitățile de lucrători care muncesc temporar în alte state ale Uniunii. Din aceste motive este bine să se permită utilizarea finanțărilor FEDER pentru locuințe în toate țările UE. Cred în succesul programului și sper că vom continua cu o nouă etapă în sprijinul familiilor din comunitățile marginalizate prin facilități și în privința obținerii și menținerii locurilor de muncă, în special pe fondul crizei. Susțin acest raport care va permite și României să acceseze finanțări pentru incluziunea socială a persoanelor marginalizate, inclusiv a romilor în zonele urbane, dar și în cele rurale.